Monsieur le Président, nous avons déjà adopté nombre de résolutions sur le Soudan.

Un parmi tant d'autres, malheureusement, une fois encore.

Depuis septembre 2013, des manifestations ont lieu de façon récurrente, principalement à Khartoum.

En décembre, après le triplement du prix du pain, les premières manifestations ont commencé hors de la capitale et ont gagné l'ensemble du pays comme une traînée de poudre, y compris au Darfour où règnent pourtant toujours en maître les ex janjawid et la répression qui va avec. Très vite, les mots d'ordre ont pris une tournure politique.

L'Association des professionnels soudanais vient d'appeler à une semaine de soulèvements, dont le point d'orgue doit avoir lieu aujourd'hui, à Khartoum et dans les grandes villes une grande marche pour la paix et le changement. Nous avons ici dénoncé à de nombreuses reprises les accords liant l'Union européenne et le Soudan via les politiques migratoires ou la lutte contre le terrorisme. Comment peut on coopérer avec les autorités répressives de ce pays, y compris en leur demandant de venir ici identifier leurs ressortissants dans des centres de rétention, ou leur livrer des équipements qui pourront être utilisés contre la population soudanaise, y compris au Darfour. Tous les financements européens doivent être revus pour arrêter cette hypocrisie. Enfin, je veux exprimer, au nom de la GUE NGL, ma totale solidarité avec ceux qui vont manifester aujourd'hui dans les rues soudanaises au péril de leur vie.